Monsieur le Président, chers collègues, l'Europe est le premier espace maritime mondial, grâce à ses régions ultrapériphériques. Il était donc important que, dans ce rapport sur la croissance bleue, celles ci soient clairement identifiées comme élément essentiel de la stratégie européenne, en tant que relais de l'Union dans le monde, de par leur expertise en matière touristique balnéaire, grâce à la panoplie des énergies renouvelables à leur disposition, sur la base des découvertes importantes en matière de gisements minéraux et énergétiques.